Jah, lep dober večer vsem skupaj prisotnim. Sicer se nisem mislil oglašati v zvezi s proračunom, ampak vseeno so se mi neke stvari porodile ob poslušanju vseh sogovornikov. slišimo, toliko številk smo danes pa slišali, da enostavno glava boli, če je to vse tako kakor jaz, bi sicer, če hočem iti skozi proračun, imam šest ur premalo, ampak ne bom si toliko vzel niti mi ne pripada. rekel bi tako, ne, tisto, ka je dobro, slišimo dva rekordna proračuna pred nami, dva dvajset, dva enaindvajset, ne. edino dobro, kar je teh proračunih, je, da imajo presežek iz da bodo imeli izkazani presežek. To je edina dobra stvar. Koliko slišimo, kam se obrnemo, te naši ljubi državi , vsakšen segment države, ali je to zdravstvo ali je to, ali so to upokojenci ali je to ne vem, vojska, policija ali kakorkoli vse ostalo. Vse je nekako s problemi oziroma, neurejenimi razmerami. Poleg sto enainsedemdeset tisoč javnega sektorja. To, to meni je , to bi moralo funkcionirati tako, ne, funkcionirati na nič. Edino to je moja opazka. Jaz, če bi delal proračun osebno, bi predlagal popolnoma drugačnega, z veliko nižjimi izdatki, ne. Motijo me res ti rekordni izdatki, ki jih pa samo minister nekako ne brzda ali pa jih niti ne skuša brzdati. bi pa rekel tako še , da bi pa v primeru novemu ministru, bodočemu finančnemu ministru, bo zelo težko brzdati te izdatke, kajti če se bodo seveda zniževali prihodki, ki jih nekako pričakujejo v prihodnosti. Šele tedaj se bodo čutile posledice rekordnih proračunskih, proračunskih izdatkov. Mene pa dve stvari zanimata v zvezi s tem, sicer državna sekretarka za finance zdaj glih, ne, ravni ni tukaj, ampak okej. imamo eno zadevo, ki je prišla v petek na Odbor za finance skozi, to je pač te povprečnine ljube oziroma za nekoga neljube, jaz pa vseeno smo slišali, koliko so občine deležne ob, koliko rabijo po zakonu dati, da porabijo te povprečnine od pet cela dve milijarde, jih milijardo pa pol gre v bistvu za, za, samo za zagotovljene, za zagotovljeno porabo že malo naprej, ne. Tako da, dejstvo je pri proračunu, še to bom enkrat povedal, da izdatki stoprocentno bodo, ker so zabeleženi, zapisani. Koliko pa bo na prihodkovni strani prišlo, je pa res vprašanje, če bo to temu sledilo, kot je zapisano. Se pravi prihodki, za dva dvajset štiristo petnajst milijonov in na, za dva enaindvajset šeststo sedeminpetdeset milijonov prihodkov. Seveda , vsaka čast gospodarstvu pa tistemu, ki to ustvarja. bi pa se še enkrat vrnil na ta, na to zadevo ki je bila izglasovana v petek za proračun oziroma za te povprečnine, dvig povprečnin v povprečju za sto štirideset milijonov za vsako leto. verjamem, da je minister rekel, da so, da je stvar zdaj neusklajena. Tu zdaj nekaj malo na sto kurcšlus bi rekli po domače, ampak mene pa vseeno zanima, če imamo na prihodkovni strani štiristo petnajst milijonov presežka, in zagotovljenega, ne, zagotovljen, to še bomo videli, če bo to, bo čas pokazal, pa šeststo sedeminpetdeset za dva, za dva dvaindvajset. Ali po domače povedano, da nas ljudje razumejo, ker mi to preveč kompliciramo tu. Ali ni mogoče o teh presežkov bistvu to razliko, po domače povedano, odbiti pa ostane dvesto sedeminpetdeset milijonov dva dvajset in pa petsto sedemnajst milijonov pri dva enaindvajset, če odbijemo te prihodke, ki bi bili pač zmanjšani oziroma presežki, ki bi bili odbiti zaradi povprečnin za občine. To mene zanima, a je to tako možno ali ni možno. Ali je to strokovno sploh ne gre skupaj, jaz ne vem, to me zanima, državna sekretarka, ravno ni, pa bi mi rad, rad bi to njen odgovor slišal. To me zanima, pa govorila je, da smo mi, da bomo s tem, da bomo vračali dolg državni, da bomo se, da se nam bodo bonitetne ocene držale ali se nam dvignile, nisem je ravno slišal, ker je bila bolj potihem. me zanima, a, , a se bomo zadolževali zdaj za dva dvajset-dva enaindvajset? Nisem nekaj, tega jaz nisem razumel. Zakaj zdaj rabimo mi tako dobre bonitetne ocene? Če bomo, če bi se to zgodilo, da bi te povprečnine odbile od presežkov, pa me zanima, a bi mi trpeli kakšne bonitetne ocene zaradi tega? In seveda, če načrtujemo še kakšno zadolževanje? To je moje vprašanje, ker danes smo dobili, danes smo dobili koalicija je dala amandmaje na povprečnine, to se pravi, da se, v bistvu so šli z istimi številkami na tisto, kaj je bil v petek izglasovan dvig, da so šli z istimi številkami na znižanje tistega, kaj je bilo v petek izglasovanega, in to me zanima. Se pravi, a je možno to, da gre to od presežka, pa seveda, če se bomo kaj zadolževali? Ampak očitno zdaj ne bom dobil odgovora, ker državne sekretarke ne vidim. To je bila, to je moja dilema, pa me zanima, a je, a lahko kak odgovor dobim za to. Hvala lepa za poslušanje. hvala, gospod poslanec. Dali ste čisto primerno vprašanje. Predstavnikom vlade bo magnetogram ...